Patrimoniul natural european reprezintă un capital ecologic important care contribuie la bunăstarea tuturor cetățenilor, de aceea toate statele Uniunii Europene trebuie să coopereze și să și coordoneze eforturile pentru o utilizare mai bună a resurselor naturale și limitarea degradării biodiversității. Când vorbim de biodiversitate, trebuie să ne referim atât la biodiversitatea extraordinară, inclusă în parcurile și rezervațiile naturale, care sunt deja protejate sau sunt în curs de includere pe această listă, dar și la biodiversitatea ordinară, cunoscută și sub numele de biodiversitate funcțională. Aceasta joacă un rol major pentru menținerea habitatului faunei de mici dimensiuni și a insectelor, în special a celor care contribuie la polenizarea plantelor. Pe de altă parte, conservarea resurselor naturale de bază, a resurselor genetice animale și vegetale, a mediului și orientarea proceselor agrotehnologice sunt necesare pentru a putea asigura satisfacerea cerințelor pentru generațiile viitoare. Consider că existența unui echilibru între strategia europeană în domeniul biodiversității și planurile de dezvoltare rurală ale statelor membre este esențială pentru a asigura păstrarea biodiversității.